Lediglich sechs der fünfzehn Mitgliedstaaten der Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika haben unterzeichnet. Die anderen sind in drei anderen Verhandlungsgruppen oder haben sich gleich gegen ein solches Abkommen entschieden.

Die fünfzehn werden also künftig gegenüber der EU, aber auch untereinander völlig unterschiedliche Handelsbestimmungen haben und das SADC-Sekretariat wird völlig ausgehebelt. Ist das die in Afrika, in der gemeinsamen Afrikastrategie von EU und AU geforderte Förderung der regionalen Integration? Ist das die Antwort auf die Bedenken der Staats und Regierungschefs des achten AKP Gipfeltreffens, die nachdrücklich regionale Integration zum Kernstück und Ziel der Verhandlungen erklärten? Von den Forderungen vieler, zumal noch oft schwacher Gewerkschaften und bürgergesellschaftlicher Initiativen nach durchsetzbaren Arbeits Umwelt und Sozialnormen ganz zu schweigen. Und ja Auch viele afrikanische Regierungen scheuen durchsetzbare Normen und entsprechende Instrumentarien. Wir sind in dieser Lage, weil die EU-Kommission ihren Verhandlungserfolg erzwingen wollte.

Neue Mitwettbewerber auf den amerikanischen Märkten sind erschienen. Es geht also auch und gerade um Marktzugang und Positionsbehauptung.

Die Partnerregierungen und Parlamente beugten sich dieser Erpressung nachvollziehbar sehr rasch. Die Debatten in den Gesellschaften der SADC-Staaten und wirklich neue Strategien werden abgewürgt. Das, meine ich, ist mehr als gefährlich! Den Beziehungen der EU und aller ihrer Mitgliedstaaten mit unseren afrikanischen Partnern fügt es tiefe Narben zu. Ich glaube, wir müssen noch mal neu nachdenken. Meine Fraktion wird das Abkommen ablehnen. Europa darf sich nicht auf Kosten Afrikas sanieren.